Egyre több ország lakossága utasítja el, hogy életének meghatározó szabályait ne a demokratikusan általa választott parlament és kormány hozza meg, hanem egy brüsszeli központ a több Európa, a mélyebb integráció jegyében. A lengyel parlamenten olyan döntéseket kérnek számon, amelyet az alapszerződések nemzeti hatáskörbe utalnak. Bele akarnak szólni a családi élet normáinak szervezésébe. Nem tolerálják, hogy Lengyelországban a keresztény tanításnak nagyobb a társadalmi hatása, mint Európa legtöbb országában. Nem fogadják el azt, és tiltakoznak az ellen, hogy a nyilvános istenkáromlást szankcionálni akarják.

Lengyelország számonkérése során állandóan az alapjogi chartát említik, mintha nem tudnák, hogy Lisszabonban az Egyesült Királyság és Lengyelország felmentést kapott ennek kötelező alkalmazása alól. Ez a Parlament kétszer foglalkozott az úgynevezett magyarországi helyzettel, most a lengyelországi helyzettel. Ahogy kommunista képviselő asszonytól hallottuk, rendreutasítja őket. Én attól félek, hogy ha itt még nagyon sok rendreutasítás és szankció lesz és más országok tekintetében is akkor Önök a legjobb úton haladnak afelé, hogy emiatt az Európai Unió szétessen.